að tilgreina þær skuldaeftirgjafir eða afskriftir sem þeir hafa fengið óháð því hvort þær teljist til tekna eða ekki á því formi og með þeim hætti sem ríkisskattstjóri ákveður síðan í framhaldinu þegar álagningarskrá og skattskrá liggur fyrir á þessu umrædda tímabili þessara ára yrðu þessar skuldaeftirgjafir eða afskriftir tilgreindar það er allar upphæðir sem eru hundrað milljónir eða meira

er gert í þeim tilgangi og þeirri von að með því að setja þetta upp á borðið hverjir það eru sem eru að fá þessar gífurlegu afskriftir sem eru í gangi hér að það verði dregið úr þeirri miklu tortryggni og vantrausti sem ríkir í samfélaginu gagnvart því hvort það sé raunverulega verið að fara á lýðræðislegan og gagnsæjan máta og réttan máta með það svigrúm sem bankakerfið svo sannarlega hefur ég ætla ekki að fara kannski sérstaklega í gegnum greinargerðina hérna en það eru nokkur atriði sem ég mundi vilja bæta við hana það hafa komið fyrirspurnir til mín um það hvort það væri hægt að tryggja ákveðna afturvirkni þannig að það væri

þær eru ekki einhverjir hundraðkalla heldur erum við þar að tala um hundruð milljarða sem er þegar búið að afskrifa og þó að við séum ekki kannski alveg búin að fá það enn þá skýrt í þeim gögnum sem hafa verið lögð fyrir þingið hversu mikið það svigrúm er stendur það vonandi til bóta og ég held að það sé eitthvað sem ég mundi hvetja til þess að nefndin sem mun fjalla um málið efnahags og viðskiptanefnd skoði hvort það sé með einhverju móti hægt að birta líka upplýsingar um þessar afskriftir sem hafa þegar orðið á fyrri tekjuárum og frá þá tvö þúsund og átta eða raunar þegar bankarnir voru endurreistir og fóru að fara í niðurfærslu skulda ég get ekki séð með einhverju móti að það ætti að vera íþyngjandi fyrir viðkomandi þetta eru þegar upplýsingar sem ríkisskattstjóri er að miklu fyrir skil á upplýsingum árinu tvö þúsund og ellefu kallaði hann eftir því að fjármálastofnanir sem eru þá bankar sparisjóðir lífeyrissjóðir tryggingafélög fjármögnunarleiðir og svo framvegis sem hafa lánað fé til einstaklinga skyldu veita þessar upplýsingar þannig að það væri mjög að sjá hvort þetta væri eitthvað sem væri mögulegt að tryggja ákveðna afturvirkni án þess að það væri íþyngjandi fyrir þá sem yrðu ég hef líka fengið fyrirspurn um það af hverju viðmiðið sé hundrað milljónir og hærra og ég vil bara taka hér fram að ef efnahags og skattanefnd og aðrir þingmenn telja eðlilegt að birta allt mun að ég að sjálfsögðu ekki gera neinar athugasemdir við það en þessi upphæð varð til vegna þess að þetta var viðmiðið sem rannsóknarnefnd alþingis var með þegar var verið að birta upplýsingar um lánveitingar til þingmanna og fjölmiðlamanna þannig að nefndin birti sem sagt upplýsingar um þá þingmenn og þá fjölmiðlamenn sem voru með meira en hundrað milljónir í skuldir við bankakerfið svo það sé skýrt hvaðan upphæðin kemur það er líka í greinargerðinni og það er eitthvað sem ég þegar ég vann málið á sínum tíma hafði fengið upplýsingar um að það sem þetta raunar gengur út á hér væri að flýta birtingu upplýsinga að þær mundu smátt og smátt tínast inn í gegnum ársreikningaskrá þar sem fyrirtæki væru að leggja fram sínar upplýsingar þar síðan þá hef ég fengið frekari upplýsingar um að þeir sem hafa verið að einhverju leyti að skoða ársreikninga fyrirtækja sem liggja fyrir upplýsingar um að hafi fengið afskriftir að þá virðist vera mjög erfitt að lesa það nákvæmlega úr hvaða upphæðir það eru og engar upplýsingar um það frá hverjum þær afskriftir eru þannig að þó að fyrirtækin muni hafa fyrir því að skila inn ársreikningum sem er kannski ekki alltaf alveg á hefur gengið stundum svolítið treglega að fá þá

í framhaldinu líka þó að það náttúrlega komi ekki beint inn á þetta fannst mér mjög áhugavert þegar ég var að skoða síðan hvernig til dæmis norðmenn standa að þessu þá er það þannig að þeir

og fjölmiðlar eins og til dæmis verdens gang haft lagst síðan í töluverða vinnu við það að útbúa rafræna gagnagrunna sem eru aðgengilegir á netinu þannig að það er raunar hægt allan ársins hring að fletta upp upplýsingum um tekjur fólks þetta er að mörgu leyti mjög áhugaverð nálgun á þessu sem hefur verið kannski allt of viðkvæmt hér margir gagnrýnt að það séu þessir örfáu dagar þar sem fólk getur raunar farið og aflað sér þessara upplýsinga um raunar það hvað hver og einn er að borga í skatta ég held að þetta gæti til dæmis verið mjög áhugavert ef við horfum bara á það að ef þessar upplýsingar liggja fyrir að fólk sem er að velta fyrir sér hvað til dæmis sambærilegir starfsmenn eru með í laun að þeir geti þá bara nálgast það hvenær sem er ársins ég veit að þetta mundi til dæmis örugglega hjálpa mjög konum í baráttu sinni fyrir því að minnka

þannig að ég held að það væri áhugavert líka ef nefndin mundi kannski velta þessu aðeins fyrir sér þó að það kannski falli ekki beint undir það sem þetta frumvarp hvað þetta frumvarp varðar þetta er svona viðleitni til þess að koma til móts við það sem ég held að bara við flestöll sem erum hér sitjum hér á alþingi höfum miklar áhyggjur af hversu lítið traust og mikil tortryggni er í samfélaginu

og ég held að það hafi verið eitt af kosningaslagorðum annars stjórnarflokksins fyrir kosningarnar tvö þúsund og níu að allt ætti að fara upp á borð þannig að þetta er einmitt í anda þess og vona ég innilega að við sjáum þetta koma inn í þingið aftur og við getum afgreitt þetta fyrir næsta